við skýrslu forsætisráðherra ég vil nú segja það að þrátt fyrir að vera örlítið undrandi á tóninum í ræðu hæstvirts innanríkisráðherra var hún öllu mildari heldur en ræða forsætisráðherra hæstvirtur í gær ég hins vegar verð að koma því að frú forseti að ég var nokkuð undrandi yfir þeirri nálgun hver bar ábyrgð á þessari niðurstöðu að draga hæstarétt og sveitarfélögin inn á þann lista mér fannst það ekki alveg sanngjarnt en að öðru leyti get ég verið sammála hæstvirtum ráðherra með þá upptalningu og hvernig hann nálgaðist þetta mál mikilvægasta málið að mínu viti það er mikilvægt fyrir alþingi núna á þessari stundu að fara yfirvegað yfir þetta stóra og merkilega mál og meta þá kosti sem eru í boði það kunna að vera nokkrir kostir í boði en ég tek undir það sem hér hefur komið fram hjá nokkrum þingmönnum þar á meðal formanni framsóknarflokksins að menn eiga að gefa sér tíma til þess að fara yfir málið ekki vera með óðagot mér líst einhvern veginn ekki á að umræðan um þetta mál verði í þeim anda sem hefur verið hér því ég held að hún spilli fyrir framhaldinu hvernig sem það verður svo á endanum það eru örugglega margar leiðir í málinu en það má ekki vera með þeim hætti að önnur mikilvæg mál sem bíða okkar hér þó ég nefni nú ekki það sem allir vita blessað icesave málið sem kemur hér aftur þá vil ég að þingmenn ræði að sjálfsögðu áfram málefni heimila og fyrirtækja og atvinnulífs og slíkt hættan er sú að ef við þingmenn ef þingið tekur ekki af skarið og vinnur þetta skipulega við að greiða úr þessari uppákomu um stjórnlagaþingið held ég að þingið eigi eftir að fá svip sem ekki verður góður þannig að ég hvet

að það eru úr því einn kosturinn er að efna til nýrra kosninga það liggja fyrir eða hefur verið mælt fyrir frumvörpum sem gera ráð fyrir og þingsályktunartillögum ráð fyrir að þjóðaratkvæðagreiðslur eigi sér stað því er alveg spurning hvort það eigi ekki að ræða málið í því samhengi að ef það er vilji til í þinginu til að efna til þjóðaratkvæðagreiðslna um önnur mál og að fara aftur

það verði þá sameinað þannig að unnt sé að nýta þann kostnað sem af því hlýst og þann tíma sem allra best frú forseti ég vil ítreka það að það er mikilvægt að vera ekki með hótanir og heitstrengingar hér framan í hver annan og milli þingflokka og annað heldur að nálgast málið af yfirvegun